Dass diese Wahl nicht koscher war, belegen sowohl die Erkenntnisse von ODIHR als auch die Wahlbeobachtung der russischen NGO Golos. Seitdem ist die apathisch geglaubte Zivilgesellschaft in Bewegung gekommen eine zunehmende Protestbewegung, die sich aus Selbstachtung speist und ein ehrliches Russland verlangt, die sich die Bevormundung nicht länger gefallen lassen will, die eine Annullierung der Duma Wahl, die Abberufung des Leiters der zentralen Wahlkommission, Neuwahlen zu den Bedingungen des von Medwedew für 2013 versprochenen neuen Wahlgesetzes und vor allem freie, faire und korrekte Präsidentschaftswahlen fordert. Vielleicht erleben wir ja in Russland, was wir so sehr vom Arabischen Frühling erhofft hatten und mittlerweile mit Skepsis sehen einen echten demokratischen Aufbruch, die Geburt einer Bürgergesellschaft.

24. Dezember bei der großen Demonstration treffend beschrieben und gesagt, einen Neugeborenen erwartet ein Leben mit allerlei Gefahren und Risiken, aber er ist geboren und wieder zurückschieben kann man ihn nicht. Russlands gelenkte Demokratie entzieht sich der staatlichen Lenkung. Wäre sie, wie behauptet wird, tatsächlich eine souveräne Demokratie und keine inszenierte, dann bräuchte man ehrliche Wahlen nicht zu fürchten, dann könnte sich die gewählte Regierung auf den Souverän beziehen. Ministerpräsident Putin, Kollegin Oomen Ruijten hat es erwähnt, will den ökonomischen Wettbewerb, wie er unlängst schrieb, weil er erkennen musste, dass sich ohne Wettbewerb und Rechtsstaatlichkeit, ohne Bekämpfung der Korruption keine Modernisierung, kein gesunder Mittelstand entwickeln kann. Doch das gilt auch für die gesellschaftliche Erneuerung, die ohne politischen Wettbewerb nicht vorankommt, ein politischer Wettbewerb und ein Diskurs, der seit der Machtergreifung von Putin schrittweise abgebaut wurde. Doch nun ist dieser alles lähmende Gesellschaftsvertrag ihr lasst uns leben, und wir lassen euch regieren aufgekündigt. Die Zivilgesellschaft holt sich ihre politischen Rechte zurück. Nächsten Samstag wird sich die Protestbewegung nach dem Recht auf Versammlungsfreiheit auch das Recht auf Demonstrationsfreiheit erkämpfen, und das 22 Jahre nach jenem denkwürdigen 4. Februar 1990, als in Moskau Hunderttausende die Streichung des Verfassungsartikels gefordert hatten, der die führende Rolle der kommunistischen Partei festschrieb. Heute geht es gegen das Machtmonopol des Kremls und für Gewaltenteilung. Es geht um die alternative Rohstoffmacht und Putins FSB Vertikale der Macht oder eine demokratisch pluralistische Wissens Informations und Marktgesellschaft im offenen Austausch mit der EU. Es geht darum um die Frage, ob wir bei allen Partnerschaftsbemühungen, bei unserer Kooperationsbereitschaft, unserer Modernisierungspartnerschaft auch eine echte Wertepartnerschaft zustande bekommen.